Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim!

4. vasúti csomag számos fontos szabályozási kérdést foglal magába. A rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt felszólalásomban csak az egységes európai térségről szóló irányelvvel foglalkoznék. Az irányelv a vasúti pályán működtetés és a vállalkozói vasút teljes szétválasztását irányozza elő. Az alapelvet önmagában el tudom fogadni, viszont fontos kérdés a gazdaságosság feltételeinek biztosítása.

Számukra az átalakulás időbeli korlátai jelentenek kockázatot, hiszen a holding struktúra kialakítása időigényes feladat.